uchodźców, głównie Palestyńczyków, jest areną walk między siłami rządowymi a islamistami z ISIS wspieranymi przez wojowników radykalnej grupy frontu al Nusra.

Wyrażam zaniepokojenie pogarszającym się stanem bezpieczeństwa, stąd chcę zaapelować o zaprzestanie ataków na ludność cywilną, a przede wszystkim o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego. Dlatego ważne jest wprowadzenie w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ na całym terytorium Syrii. Apeluję też do wszystkich stron zaangażowanych w konflikt o zezwolenie międzynarodowym organizacjom niosącym pomoc na swobodny dostęp do obozu w Jarmuk w celu umożliwienia natychmiastowego i bezwarunkowego niesienia pomocy humanitarnej.